Spanien ist Europameister im Fußball, das wissen die meisten Menschen, das ist schön, aber nicht so wichtig wie dieser Bereich Spanien ist auch Europameister bei Organtransplantationen. Der Schlüssel für das spanische Modell, das sollten wir alle genau verstehen, ist die Organisation in den Krankenhäusern. In anderen Ländern Europas gehen leider Organe verloren, nicht weil die Angehörigen nicht bereit wären, zuzustimmen, oder weil der Betroffene keinen Organspendeausweis hat oder gar widersprochen hat, sondern die meisten Organe in Europa gehen schlicht und einfach verloren, weil Ärzte nicht genügend Zeit haben, sich um das Thema zu kümmern.

Überall dort, wo man dieses System übernimmt, können mehr Menschen gerettet werden, können mehr Menschen ein gesundes Leben unabhängig von Dialyse und anderen Beschwernissen führen. Deswegen sollten wir diesen Punkt im Bericht Perello den Mitgliedstaaten ganz dringend ans Herz legen. In der Richtlinie geht es vor allen Dingen um Qualität und Sicherheit, aber auch das hat Auswirkungen auf die Menschen, die auf ein Organ warten.

Deswegen ist auch das ein wichtiger Punkt. Ganz wichtig in der Richtlinie ist, dass wir den Organhandel bekämpfen. Das ist ein Thema, vor dem wir nicht die Augen verschließen dürfen. Deswegen habe ich auch für morgen mit einigen Kollegen einen Experten eingeladen, der den Organhandel und die bewusste Tötung von Menschen zum Zwecke der Organentnahme in China untersucht hat.